Wir kommen jetzt zur Abstimmung über meinen Vorschlag, im Wege der Dringlichkeit nach Artikel 154 zu verfahren.

11.00 Uhr angesetzt werden kann. Der einzige Punkt auf der Tagesordnung für morgen wäre dann diese Abstimmung über den Vorschlag der Kommission. Möchte jemand für den Vorschlag sprechen, die Tagesordnung so auszudehnen, dass wir die Plenartagung bis morgen verlängern?